Lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik!

Kompromiss on tasakaalus siin on olemas need elemendid, mis on liikmesriikidele kohustuslikud, nagu rohestamine, ja teiselt poolt on olemas võimalus ka suureks paindlikkuseks.

Aga need asjad me elame üle, igal juhul tänasel juhul tuleb